V prvom rade ďakujem Európskej komisii, že sa rozhodla vyhovieť miliónom občanov Únie a zrušiť striedanie času dvakrát za rok. Chcela by som však využiť túto príležitosť a požiadať pani komisárku Bulc, aby čo najskôr zverejnila návrh príslušnej legislatívy. Už teraz sa totiž stretávam s otázkami občanov, médií, dokonca aj niektorých kolegov, ktorým nie je jasné, čo vlastne zrušenie striedania času bude znamenať.

Trvalo niekoľko rokov, kým sme sa dostali do tohto štádia vyjednávania. Bolo by na škodu, ak by nepresné informácie alebo ich nedostatok vyvolali v spoločnosti neistotu a nepochopenie. Preto apelujem na Komisiu, aby v tejto otázke komunikovala jasne a jednoznačne.